Miałem przyjemność poznać pana premiera Orbána w 89 roku, kiedy był liderem studenckiej organizacji, a ja byłem jednym z liderów podobnej organizacji w Polsce. Spotkaliśmy się w Warszawie i rozmawialiśmy nie tylko o tym, jak obalić komunizm, ale rozmawialiśmy o Europie, rozmawialiśmy o przyszłości, o naszej przyszłości w Europie. Rozmawialiśmy wtedy o marzeniach Viktora Orbána, żeby Węgry były europejskim państwem. I są europejskim państwem i, moim zdaniem, Viktor Orban jest demokratą i Europejczykiem walczył o prawa człowieka, walczył o demokrację w przeciwieństwie do niektórych z tych, którzy go krytykują na Węgrzech, którzy budowali system totalitarny. I o tym należy pamiętać.

Mam nadzieję, że Pan nie zapomniał, na czym polega ustrój totalitarny. Jeżeli Pan zapomniał, to proponuję na pewno pan premier Orbán zaprosi Pana na Węgry proponuję pomieszkać miesiąc na Węgrzech, a potem pojechać na miesiąc do Cháveza i na pewno odkryje Pan różnicę.